Signor Presidente, onorevoli colleghi, se guardiamo il quadro geopolitico mondiale e la sua recente evoluzione, vediamo dinanzi a noi tre scenari. Il primo è rappresentato dal venir meno di quello che può essere definito il missionarismo democratico americano. E questo avviene per due motivi principali costi economici insopportabili e un'opinione pubblica stanca di guerre e di seguire modelli superati di esportazione di democrazia. Il secondo scenario è rappresentato dal proporsi invece sulla scena mondiale di paesi che si autocertificano democratici Cina, Russia e che usano la loro forza economica, finanziaria ed energetica per condizionare il nuovo quadro geopolitico e per riempire gli spazi che si stanno liberando. Il terzo scenario è rappresentato dall'Europa e caratterizzato dalla sua crisi democratica e dalla sua difficoltà attuale di proporsi come punto di riferimento per la comunità internazionale. Dovremo essere consapevoli, quindi, che occorre giocare un ruolo importante adesso da parte della politica estera europea per diventare protagonista, perché qui ed ora c'è uno spazio da cogliere per rilanciare una nuova politica estera e costruire un nuovo approccio globale, come del resto suggerisce la relazione dell'onorevole Brok.